Monsieur le Président, la commission des budgets a souhaité que le Parlement refuse d'approuver l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Je tiens à préciser que ce refus serait, en réalité, sans incidence pratique, car cet accord est intervenu en février

La commission des budgets a d'ailleurs rejeté une proposition qui visait à supprimer l'engagement budgétaire lié à cet accord pour l'année à venir.

Cet accord entraîne des conséquences négatives au plan environnemental, car ces zones de pêche sont notoirement surpêchées, et au plan de la régularité juridique de la dépense, dans la mesure où la question de la décolonisation du Sahara occidental est toujours bloquée par l'État marocain, alors que la zone de pêche concernée est, pour les trois quarts, liée à ce littoral. Le refus d'approbation de ce protocole si le Parlement suit le vote de la commission des budgets serait un message fort lancé à la Commission en vue des futurs accords à négocier et un message fort lancé au gouvernement marocain pour que, au moment où toute la rive sud de la Méditerranée s'éveille à la démocratie, il s'engage à son tour sur la voie des réformes et de la démocratie, notamment vis à vis du peuple sahraoui.